Die Entscheidungen der EU sollen offen und bürgernah getroffen werden. Die Überarbeitung des Rechtsrahmens über den Zugang zu Dokumenten der EU Institutionen war der Lackmustest für die europäische Transparenzinitiative. Die Änderungsanträge bezüglich der im Rechtstext abgesteckten Definitionen und der festgelegten Ausnahmen sind zu unterstützen. Ich möchte hier auch die Sicherstellung des Zugangs zu Dokumenten ansprechen. Auch sie muss im Sinne der Auffindbarkeit gewährleistet werden. Wir alle wissen, was für eine Unmenge an Informationen und Dokumenten wir täglich produzieren. An der Suche nach einem bestimmten Dokument sind auch wir schon fast verzweifelt. Den Bürgern und Bürgerinnen geht es ebenso. Daher müssen wir für unsere Bürger die Informationen einfach und transparent vermitteln.